Gracias, Anna Maria, ponente de este magnífico informe. Gracias por tu incansable trabajo en favor de los derechos de los niños. En estos días de Navidad, de luces, de regalos, de imágenes de niños felices, hay otra cara que no es brillante sino muy oscura y muy cruel para millones de niños que son explotados sexualmente en Europa y en el mundo. Por eso, esta Directiva, que lucha contra los abusos sexuales y la pornografía infantil, es la respuesta necesaria para que niños y adolescentes que deberían vivir seguros no sean embaucados por adultos que los someten a vejaciones, violaciones y abusos para luego usar esas imágenes, llevando, en muchos casos, a estos menores al suicidio, porque son víctimas una y otra vez. Es necesario tipificar como delito la extorsión sexual, que afecta cada día a más chicas adolescentes. ¿Para cuándo la protección y una mayor protección para las víctimas más vulnerables? Necesitamos que los Estados miembros tengan una clara definición de pornografía infantil que se endurezcan las penas por posesión de material de abuso de menores

mayor cooperación policial y judicial y que la industria de internet asuma de una vez su responsabilidad para garantizar la seguridad de los menores. La dificultad de perseguir estos crímenes transfronterizos hace más difícil la lucha contra ellos, pero desde este Parlamento exigimos tolerancia cero para quien viola los derechos de los niños. Por tanto, prevenir, perseguir, proteger y responder a las víctimas.